Panie Przewodniczący! W tej całej polityce brakuje mi miejsca dla zwykłego człowieka, który ma przede wszystkim mieć godność pracy, ludzkiej pracy. W Krakowie w Nowej Hucie w Polsce firma ArcelorMittal ogłosiła wygaszenie wielkiego pieca w Hucie Sendzimira.

To tragedia dla nich i dla ich rodzin. To pokłosie bezsensownej, ślepej polityki klimatycznej, niestety prowadzonej przez Unię.

Dlatego myślę, że w krótkim czasie niestety nie będzie ani węgla, ani stali. W moim województwie w Wałbrzychu przez taką politykę straciliśmy kopalnie pracujące na rzecz stalowni.